Monsieur le Président, Monsieur Barroso, vous avez présenté un programme qui, à mon sens, ne tient pas compte de l'extrême gravité de la crise, des pertes de souveraineté populaire auxquelles nous assistons depuis quelques jours et du rejet par les peuples de l'idée européenne elle même, parce que l'Europe, en fait, n'est ni solidaire, ni sociale, ni écologique. Vous parlez, certes, sans cesse, de croissance et d'emploi, mais il n'y a devant nous que des menaces de récession et de chômage.

S'il y a une modification des traités à faire, elle consiste à changer les missions de la Banque centrale européenne pour lui permettre, par création monétaire, de prendre ou de garantir les dettes des États et de promouvoir un nouveau crédit favorable à une relance économique et sociale. En lien avec un nouveau fonds de développement humain, social et écologique, alimenté par une taxe sur les transactions financières dont vous venez de parler, la lutte contre l'évasion fiscale, dont vous avez également parlé, et en lien avec la Banque centrale européenne, il serait possible de relancer des services publics de transport, de l'éducation, du logement, de la santé et pour une sécurité sociale du travail et de la formation, des investissements indispensables créateurs d'emplois en Europe. Ces outils devraient inciter partout au progrès social avec la mise en place d'un revenu minimum européen et d'un salaire minimum pour faire cesser la concurrence entre salariés qui est mortifère. Voilà, Monsieur le Président, c'est une autre cohérence.